virðulegi forseti aldrei í sögunni hefur nokkur þjóð beðið af jafnmikilli óþreyju eftir jafnvondum fréttum eins og íslenska þjóðin hefur beðið eftir þeirri skýrslu rannsóknarnefndar sem nú loksins hefur verið afhent þingi og þjóð ég hef ekki frekar en aðrir í þessum sal lesið þessa skýrslu á því hef ég ekki haft nein tök hún er á þriðja þúsund blaðsíður á lengd svo ég ætla ekki að fjalla um hana í löngu máli vegna þess að um hana á þessari stundu hef ég ekkert að segja nema það sem almennt er og skiptir engu máli á þessari stundu venjulega er það hlutverk fjölmiðla að skýra þjóðinni frá störfum þingsins

og segja þinginu frá störfum fjölmiðla ég ætla að segja ykkur í stuttu máli frá því sem fjölmiðlar hafa verið að fjalla um í morgun ég sagði að þjóðin hefði beðið lengi eftir vondum fréttum og vondar fréttir eru ær og kýr fjölmiðla og af vondum fréttum hefur ekki verið neitt skortur það sem af er þessum degi og með leyfi forseta ætla ég að vitna í örfáar fyrirsagnir skuldaði hálfan milljarð fór í boðsferð og veiddi lax exista kjalar baugur og jötunn ryksuguðu gjaldeyrismarkaðinn og orsakaði hrun krónunnar ráðherrar og stjórnendur f m e fjármálaeftirlitsins og seðlabankans sýndu af sér vanrækslu seðlabanki braut eigin reglur samband ungra sjálfstæðismanna vissi ekki um tugmilljónastyrk geir var skíthræddur við davíð forsetinn gekk mjög langt setja þarf siðareglur um forsetaembættið í golfferð með glitnisþotu allsber í world class þegar glitnir féll lán til stjórnmálamanna sjö sjálfstæðismenn á topp tíu fyrrverandi ráðherrar forstjóri fjármálaeftirlitsins og seðlabankastjórar sakaðir um vanrækslu svona heldur þetta áfram endalausar vísbendingar um siðleysi heimsku afglöp græðgi og valdafíkn þessar vísbendingar eru fleiri en tölu verði komið á og það sem er kannski sorglegast af þessu öllu er að fyrsta niðurstaða fjölmiðlanna er súmmeruð upp í einni frétt og hún er svona enginn gengst við ábyrgð enginn þeirra sem rannsóknarnefnd alþingis tekur að hafi gerst sekir um vanrækslu í starfi gekkst við ábyrgð í andsvörum sínum til nefndarinnar

þennan lestur á fréttaflutningi netmiðla veit ég ekki hvort maður nær því að hlæja eða gráta samt hef ég aðeins tæpt á fyrstu fréttum af skýrslu rannsóknarnefndarinnar að fjalla um skýrsluna sjálfa er eftir og hún er mun lengri heldur en fréttir dagsins hún er álíka löng og allar íslendingasögurnar samanlagt það er í okkar verkahring sem sitjum á alþingi að láta þá sæta ábyrgð sem hana eiga að bera burt séð frá því hvað þeim sjálfum finnst það þarf að endurreisa efnahags og atvinnulíf á heilbrigðum grunni og það sem vandasamara er það þarf að sýna þjóðinni fram á að við ætlum að búa við réttlæti þótt saka menn flýi úr landi mun réttlætið áfram eiga lögheimili á íslandi og vera þar að störfum hér er verk að vinna og til að vinna það verk þurfum við sterka og samhenta ríkisstjórn það er skylda okkar sem hér störfum að sjá landinu fyrir slíkri stjórn